Pane předsedající, předně mi dovolte poděkovat nejenom zpravodaji, panu Duncanovi, ale především všem kolegům, protože byť ta jednání byla velmi dlouhá, někdy docela tichá, tak si myslím, že byla nakonec velmi konkrétní a věcná, a ukázali jsme, že umíme spolupracovat, když jde o dobrou věc.

Nebudu tady sáhodlouze rozebírat veškerá pozitiva či negativa, která předložený dokument má.

Na jedné straně tady máme řadu skvělých opatření, které povedou ke zvýšení ceny povolenky a k omezení emisí CO2, jako nové LRF, vyšší odtok do MSR, škrtnutí 800 milionů povolenek apod. Na stranu druhou opatření chránící případný nárůst průmyslové výroby v EU či výjimky z aplikace korekčního faktoru pro sektory nejvíce ohrožené únikem uhlíku. Při pohledu na předložené pozměňující návrhy mě napadá, že se lze bavit o drobnostech, nicméně ve zbytku bych volala po umírněnosti.

Ale obávám se, že nejsme schopni teď a tady tuto vybalancovanou dohodu z výboru ENVI na plénu jakýmkoli způsobem přepracovat.

A silný mandát na Radě nám dá jen silný mandát z pléna. Jako dárek k narozeninám bych svému kolegovi přála, aby dostal tu silnou a pevnou věž bez toho, aby z ní někdo vytáhl nějaké kostičky.